Lidé, jež čelí problémům této nemoci, si zaslouží naši podporu. Mnoho jsme již udělali, ale je potřeba pokračovat. Potřebujeme zvýšit veřejné financování, které je k dispozici pro sestavení a údržbu specifických registrů nemocných pacientů. Analýza dat na evropské úrovni může v reálném životě pacienta poskytnout některé odpovědi, které požadují regulační orgány, plátci zdravotní péče, lékařské výzkumy a obhájci pacientů. To může nejen umožnit inovaci prostřednictvím lepšího pochopení výsledků léčby, ale také snížit náklady na systémy zdravotní péče a zlepšit přístup k lékům.